herra forseti það er með sérstakri ánægju sem ég mæli hér fyrir þingsályktun þar sem lagt er til að ríkisstjórn íslands verði falið að viðurkenna sjálfstæði og fullveldi palestínu innan þeirra landamæra sem ríktu frá því fyrir sex daga stríðið nítján hundruð sextíu og sjö ég held að það sé mjög þarft að við alþingismenn tökum þetta mál hér til umræðu og vegum þau rök sem mæla með þessu og líka þau sem hugsanlega kunna að vera hér tínd til gegn málinu ég vil þó segja það að eins og málin hafa þróast sé ég engin efnisleg rök sem mæla gegn samþykkt þessarar tillögu við íslendingar höfum í sextíu og fjögur ár eða allt frá árinu nítján hundruð fjörutíu og sjö verið fylgjandi hinni svokölluðu tveggja ríkja lausn og hún felst í því að palestína og ísrael tvö ríki búi hlið við hlið í friðsamlegri sambúð ísland hefur ekki bara stutt þessa stefnu herra forseti heldur hefur ísland átt á sínum tíma meiri frumburðarrétt að því að þessi stefna var samþykkt hjá sameinuðu þjónum en flestar aðrar þjóðir við skulum ekki gleyma því þó að mjög margir hafi gleymt því í dag að það var íslendingur íslenskur sendiherra thor thors annálaður fyrir vandvirkni i sínum störfum sem bæði flutti tillöguna á allsherjarþinginu nítján hundruð fjörutíu og sjö og ruddi málinu braut í gegnum þingið eftir að það hafði verið unnið af sérstökum hópi og þeir sem voru valdir í forustu þess hóps höfðu stokkið frá borði

er þess vegna hægt að segja að í sögulegu tilliti eigum við palestínumönnum skuld að gjalda og hún hefur verið ógoldin áratugum saman og núna þegar palestínumenn hafa óskað eftir því að ísland sem eitt af ríkjum vestur evrópu stígi fram og styðji þá sé ég engin efnisleg rök sem mæla gegn því og ég held að siðferðilega sé það ekki hægt af hálfu íslendinga

herra forseti ég er þeirrar skoðunar að tíminn sé einmitt réttur núna og fyrir því eru mörg og sterk rök ein rökin snúa að því alþingi sem situr núna mörgum sinnum á þessu ári hefur arabíska vorið og þeir fersku sviptivindar frelsis og lýðræðis sem fóru um norður afríku og höfðu áhrif um allan heim komið til umræðu hér á alþingi og í hvert einasta skipti hafa allir þeir

aukin réttindi íbúanna og í hvert einasta skipti hefur alþingi líka hvatt til þess að íslenska ríkisstjórnin geri allt sem hún getur til þess að mótmæla ofríki harðstjóra sem þar hafa áratugum saman kúgað sína alþýðu sitt fólk ég tel þess vegna að það væri tvískinnungur af verstu tegund ef alþingismenn sem hafa stutt réttindabaráttu íbúa norður afríku skirrtust við að ljá palestínumönnum sama stuðning í sinni eigin réttindabaráttu þar eru grundvallarmannréttindi brotin dag hvern ár eftir ár áratugum saman palestínumenn búa við hernám með stöðugt landrán og eru jafnvel sviptir dýrmætum vatnsleö árum sínum og aðgangi að sínu eigin landi ég spyr herra forseti hvernig er hægt að styðja íbúa líbíu túnis egyptalands sýrlands og jemen án þess að styðja líka sömu baráttu palestínumanna það er ekki hægt tel ég slíkt væri í senn órökrétt þverstæðukennt og yrði alþingi til minnkunar önnur rök snúa líka að okkar eigin utanríkisstefnu við höfum íslendingar átt samleið með öðrum þjóðum á norðurlöndum öðrum þjóðum í vestur evrópu í því í reynd á síðustu árum að halda aftur af palestínumönnum við höfum sagt farið ykkur hægt og gefið ykkur heldur tíma til þess að undirbúa þessar óskir ykkar um viðurkenningu með því að byggja þá stofnanir og þá innviði sem þarf til þess að geta rekið ríki

eins háttvirtra þingmanna hreyfingarinnar á síðasta ári að ég mundi ekki gefa neinar yfirlýsingar fyrri heldur en því ferli sem vinaþjóð okkar norðmenn hafa nú staðið í forustu fyrir yrði lokið því ferli er lokið því lauk í september en allar úttektir hvort sem þær eru á vegum stofnana sameinuðu þjóðanna alþjóðagjaldeyrissjóðsins eða annarra alþjóðlegra stofnana eru á einn veg palestína hefur nú lokið við að byggja upp þá innviði sem þarf til þess að reka fullvalda ríki við íslendingar erum í hópi þeirra þjóða sem gáfu þeim fyrirheit um eigið ríki ef það tækist og það er ekki sísta röksemdin fyrir því að þessi tillaga um viðurkenningu á fullveldi palestínu er sett fram núna palestínumenn stóðust það próf sem hið alþjóðlega samfélag setti fyrir þá og ísland stendur við sín orð í fjórða lagi rifja ég það upp að þessi tillaga er í raun ekkert annað en rökrétt framhald af þeirri stefnu sem alþingi hefur haft allar götur síðan það gerði samþykkt sína nítján hundruð áttatíu og níu og síðan aftur tvö þúsund og tvö og það voru tvær mismunandi ríkisstjórnir sem sátu á þessum tíma í báðum þessum ályktunum lagði alþingi áherslu á að það bæri að viðurkenna sjálfsákvörðunarrétt palestínsku þjóðarinnar og um leið undirstrikaði það tilverurétt og öryggi ísraelsríkis innan alþjóðlegra viðurkenndra landamæra

skiptir miklu máli fyrir þessa umræðu hafa bæði frelsishreyfing palestínumanna plo og heimastjórnin pna viðurkennt ísraelsríki um leið hafa þessi stjórnvöld lýst því yfir að þau hafa gefið upp á bátinn vopnaða baráttu og þau hafa lýst eindregnum vilja til friðsamlegrar sambúðar við ísrael það sem meira er þau hafa fallist á landamærin frá því fyrir nítján hundruð sextíu og sjö sem framtíðarlandamæri þó að það þýði að palestína hefur yfir að ráða helmingi minna landi en það svæði var sem við studdum nítján hundruð fjörutíu og sjö þá er líka rétt að rifja það upp að það er enn í fullu gildi yfirlýsing arababandalagsins frá tvö þúsund og tvö um að arabaríkin séu reiðubúin til þess að stofna til eðlilegra og friðsamlegra samskipta við ísrael svo fremi ísrael fallist á að draga sína heri til baka miðað við landamærin frá nítján hundruð sextíu og sjö við þetta er svo því að bæta að við íslendingar höfum alltaf í öllum stuðningsyfirlýsingum okkar látið fylgja skýrar kröfur af okkar hálfu um að palestína framfylgi þeim gildum og áherslum sem koma fram í stofnsáttmála sameinuðu þjóðanna og sömuleiðis að palestína uppfylli allar sínar skyldur að þjóðarrétti nú má segja herra forseti að það sé í gadda slegið þegar abbas forseti lagði fram umsókn palestínu gagnvart sameinuðu þjóðunum tuttugasta og þriðja september síðastliðinn fylgdi undirrituð yfirlýsing af hans hálfu fyrir hönd palestínu um að palestína sækist eftir friði og viðurkenni að fullu þær skyldur sem fylgja aðild að sameinuðu þjóðunum þess vegna er þessi tillaga líka í fullu samræmi við þá afstöðu okkar að ísrael eigi rétt á að lifa innan hinna upphaflegu landamæra í fullum friði frú forseti ég tel líka að það sé mjög erfitt að tefla rökum gegn því að láta palestínu njóta þess sama og við létum á sínum tíma ísrael njóta ef menn hafa rifjað upp söguna eins og ég er viss um að sumir alþingismenn hafa gert var hún þannig að ísrael tók sinn málstað til sameinuðu þjóðanna fékk fulla aðild að þeim samtökum og notaði hana sem röksemd fyrir því að fá viðurkenningu alþjóðasamfélagsins á sínu fullveldi og við getum ekki annað en stutt palestínu í ferðalagi eftir nákvæmlega sama pólitíska sjókortinu og við studdum ísrael á sínu ég hef heyrt það að menn hafa beitt þeim rökum að vegna þess að það sé um landamæradeilur sé ekki tímabært að veita viðurkenninguna núna það eru engin rök alls engin á sínum tíma færðu ísraelsk stjórnvöld dag sterk rök fyrir því þegar þau lentu í sömu mótrökum að niðurstaða í landamæradeilu þeirra við palestínumenn ætti hvorki að vera skilyrði viðurkenningar annarra þjóða á fullveldi þeirra né fyrir fullri aðild ísraels að sameinuðu þjóðunum sömu rök og við tókum þá gild fyrir ísrael hljótum við að taka þau líka gild fyrir palestínu í dag herra forseti í kjölfar skelfilegra loftárása ísraelsmanna á gaza í ársbyrjun tvö þúsund og níu fól utanríkismálanefnd mér sérstakt verkefni sem utanríkisráðherra íslands mér var falið að kanna hljómgrunn fyrir því meðal helstu samstarfsríkja okkar og arabaþjóðanna gagnvart hugmyndum um það að slíta stjórnmálasambandi við ísrael skera á menningartengsl við ísrael setja á viðskiptabann ég gerði þetta og hef gert

ég fór víðs vegar um heiminn ég talaði við fjölmarga utanríkisráðherra á fundum norrænna kollega eystrasaltsríkjanna í efta í e e s ráðinu og sömuleiðis í arabalöndunum ég fór meðal annars til egyptalands og niðurstaðan var öll á sömu lund ekki slíta stjórnmálasambandi við ísrael ekki setja á þá menningarlegt bann ekki setja á þá viðskiptaþvinganir samtöl gefa möguleika á þrýstingi og fortölum tengsl væru besta leiðin til þess að ná augum og eyrum en ég komst líka að meiri niðurstöðu að um leið og við höldum tengslum okkar við ísrael þrátt fyrir brot þeirra gegn palestínu væri kominn tími til þess að við stigum skrefið til fulls og viðurkenndum fullveldi palestínu eins og menn muna heimsótti ég líka að fyrirmælum utanríkismálanefndar palestínu ég fór fól gaza ég fór á vesturbakkann og ég fór til austur jerúsalem og ég sá að það var engu logið um stöðuna þar ástandið í gaza var þó ívið verra en ég átti von á ég talaði við fólkið í gaza ég talaði við sjómennina sem ekki geta lengur farið til fiskjar út af aðgerðum byssubáta ísraelsmanna ég talaði við unga fólkið sem hefur enga atvinnu ég talaði við fjölskyldurnar sem ekki eiga þak yfir höfuðið ég fór líka á vesturbakkann og ég horfði á þá gnapandi gríðarmiklu múra sem segja má að risti í sundur landsvæði palestínu með ólögmætum hætti og sá líka fundum ef ekki þúsundir palestínumanna sem stóðu í hópum að bíða eftir því að komast í gegnum hlið til þess að komast á sína eigin akra frá okkar bæjardyrum sem erum þjóð sem alltaf hefur verið í framvarðarsveit þeirra sem hafa barist fyrir mannréttindum er þetta rangt þetta á ekki að líðast íslendingar geta ekki varið það að sitja aðgerðalausir hjá og láta eins og ekkert sé það er einfaldlega staðreynd að ísraelar brjóta mannréttindi á ótrúlegum fjölda palestínumanna hvern einasta dag og allt það sem við getum gert til þess að efla þeirra mannréttindi og styrkja þeirra baráttu verðum við að gera annað er tvískinnungur sem framtíðin og sagan munu ekki fyrirgefa okkur við íslendingar höfum haft það sem rauðan þráð í okkar utanríkisstefnu um alllangt skeið að berjast fyrir ófrávíkjanlegum rétti smáþjóða til þess að kjósa sér örlög til þess að velja sér sína eigin framtíð og til þess að vera frjálsar og óháðar við styðjum aðrar smáþjóðir þegar þær hafa á því þurft að halda það var þess vegna sem við brutum ísinn fyrir eystrasaltsþjóðirnar og viðurkenndum þær fyrstir þjóða og það var líka þess vegna sem íslendingar studdu svartfellinga fyrstir þjóða og þegar enginn hafði þorað að viðurkenna fullveldi króatíu eftir að sex mánuðir var liðnir frá sjálfstæðisyfirlýsingu þeirra braut ísland ísinn og viðurkenndi króata fyrst þjóða herra forseta ég held að það eigi að vera góðar líkur á því að við hér á hinu háa alþingi náum þverpólitískri samstöðu um þessa tillögu ég las eina af merkustu greinum sem ég hef lengi lesið núna um helgina og mig langar herra forseti með leyfi forseta að lesa úr henni eina málsgrein eru einhver sérstök efnisleg rök fyrir því að viðurkenna ekki sjálfstæði palestínu enginn dregur í efa að palestínuarabar eru sérstök þjóð sem ræður yfir tilteknu landsvæði þótt mjög sé að þeim þrengt hvers vegna ætti ekki að viðurkenna palestínu sem sjálfstætt ríki af því að ísraelar eru móti því eru það nægileg rök nei það er ekki hægt að færa nokkur efnisleg rök fyrir því að ísland viðurkenni ekki palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki herra forseti undir þessi orð styrmis gunnarssonar fyrrverandi ritstjóra morgunblaðsins sem birt voru um síðustu helgi tek ég heils hugar